Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Es ist beschämend, dass der Rat an dieser Debatte nicht teilnimmt. Und es ist ja vielleicht auch signifikant für das ganze Verfahren. Wir laufen Gefahr, mit viel Naivität eine ineffiziente europäische Behörde zu gründen, die vor allem überfordert sein wird, einen deutlichen Rückschritt an Standards bringt und eine Gefahr für Bürgerrechte bedeutet und für den Schutz der europäischen Gelder überhaupt nichts bringt. Und das nach zehnjähriger Debatte! Ich muss Ihnen sagen, ich bin wirklich sehr verwundert über das, was die Kommission hier vorgelegt hat. Die Schwächen bleiben.

Durch das Setup ist es so, dass es entscheidend auf das ankommt, was bis jetzt schon nicht funktioniert. Ich habe fünf Änderungsanträge eingereicht, für die ich hier werben möchte, die die parlamentarische Mitsprache bei der Ernennung des EPPO betreffen ein Verfahren zur Abberufung, einen Europäischen Strafgerichtshof, eine Europäische Strafprozessordnung und die Abschaffung der Immunität für EU Beamte, damit das EPPO seine Arbeit eben auch in Brüssel erledigen kann. Denn ich finde, dass die EU Beamten hier auch mit gutem Beispiel vorangehen sollten, was die Erleichterung der Ermittlungsarbeit des EPPO betrifft.